Herr Caspary, ich musste doch noch mal hier mit Ihnen interagieren, denn so langsam platzt mir ein bisschen der Kragen bei der Frage, warum wir auf den Europäischen Gerichtshof warten.

Dann hätten wir heute, am Tag vor der Abstimmung, ein Gutachten und ein Ergebnis vom Europäischen Gerichtshof vorliegen. Das ist absolute Doppelmoral, die Sie hier an den Tag legen, und es ist nichts anderes wie Herr Leichtfried schon gesagt hat als das bloße Vertagen und Verschieben, weil Sie nicht wollen, dass das ACTA Abkommen abgelehnt wird, weil es politisch falsch ist.